Dziękuję bardzo za tę debatę, bo wierzę, że pomoże mi ona rozsupłać gordyjski węzeł zawiązany 28 listopada 2008 r.

Przypominam, że od tego czasu mieliśmy już sześć prezydencji i, począwszy od prezydencji francuskiej, każda z nich ten trudny problem jak gorący kartofel przerzucała kolejnym prezydencjom. Ja mówię jasno polska prezydencja nie chce tym tematem dzielić się z następną. Dołożymy wszelkich starań, żeby ten problem został rozwiązany w najbliższym czasie. Chcę także zwrócić uwagę na to, że jako politykowi jest mi trochę wstyd, że grupę blokującą tworzą państwa, które wcześniej bardzo obficie korzystały z instrumentów interwencji na rynku i wtedy, kiedy te zapasy były wysokie, nie widziały nic zdrożnego w przekazywaniu ich najuboższym. Dziś, kiedy zapasów interwencyjnych nie ma, robimy z tego sztuczny problem prawny. A przecież komisarz jasno mówi to nie jest problem prawny, to nie jest problem finansowy, to jest problem decyzji politycznej. To przecież dzisiaj tutaj przyjmowaliście Państwo sześciopak ratujący finanse wielkich banków. Czy tym sześciu rządom nie jest wstyd, że brak decyzji w sprawie drobnych pieniędzy dla 18 milionów ludzi? Ja się cieszę, że ta debata dziś tutaj ma charakter publiczny.

I teraz wierzę, wierzę, Panie Przewodniczący, że po tej debacie sumienia rządów blokujących zostaną ponownie obudzone.